acces facil la sistemul educațional, așa cum sunt cetățenii europeni din regiunile rurale, din regiunile izolate, a căror șansă la educație nu o poate reprezenta numai clasica școală din localitatea de domiciliu, ci școlile situate la mare distanță. Pentru aceștia, digitalizarea ar face o mare diferență și le ar oferi o șansă la viață, o șansă nouă, domnule președinte. Nu vreau să i uităm nici pe cei care nu sunt deplasabili sau pe cei care se deplasează cu dificultate în urma unor afecțiuni medicale. Și aceștia au dreptul la educație. Și aceștia au dreptul la o șansă pe care digitalizarea în sistemul de învățământ le o poate oferi.

O educație performantă astăzi nu mai poate să existe fără digitalizare.